Sie wissen, Frau Kommissarin, mein Ko Autor Pablo Zalba Bidegain und ich haben Ihnen auch einen Brief in der Frage geschrieben, um die ja doch ein bisschen dahindümpelnden Verhandlungen mit Mercosur wieder etwas in Fahrt zu bringen, weil wir in der Tat der Meinung sind, dass sich aufgrund der politischen Veränderungen in einigen Mercosur Staaten die Situation

Manche mögen das gar nicht mehr so genau im Hinterkopf haben, aber wir verhandeln mit den Mercosur Ländern schon seit 1999 also schon eine ganz lange Zeit ohne dass sich da wirklich etwas konkret bewegt. Wir haben die konkreten Handelsverhandlungen schon am

Deswegen die Fragen, die wir auf den Tisch gelegt haben, Frau Kommissarin.

15. März nicht ganz so optimistisch, dass jetzt morgen schon die Marktangebote auf den Tisch gelegt werden. Insofern würde ich vielleicht die Frage auch etwas modifizieren und nicht so sehr fragen, wann das Marktangebot auf den Tisch gelegt wird, sondern vielmehr, was am

Denn es ist völlig klar, dass wir sicherlich von der europäischen Seite besonders die Frage der Landwirtschaft nochmals in den Blick zu nehmen haben ich sehe auch den Kollegen Dess auf der anderen Seite gerade was die Frage Rindfleisch und Zitrusfrüchte betrifft.

Dann, Frau Kommissarin, natürlich die Frage Was sind die nächsten Schritte, und wie sieht es eigentlich mit der Nachhaltigkeitsfolgenabschätzung aus?